Großzügige Resettlement Quoten sind die bessere Antwort als die Deals, die wir bisher gemacht haben. Und gerade weil Sie aus Griechenland kommen auch ein Management, ein europäisches Management der Außengrenzen jenseits der ewigen Souveränitätsdebatten, würde uns sehr viel weiterhelfen als die Auseinandersetzung, die wird dazu mit Erdoğan führen.

Die Türkei ist nicht nur Präsident Erdoğan. Viele Menschen in der Türkei setzen ihre Hoffnungen auf die Europäische Union.